Andere hatten noch weitergehende Wünsche. Aber es ist nun einmal das Wesen eines Kompromisses, dass jeder irgendwo ein bisschen nachgeben muss, und dass das eine gegen das andere verhandelt wird. Das kann einem in den Details gefallen oder nicht, aber nur so kommt man zu einer Lösung. Ich halte es nicht für richtig, bei einem solch schwierigen Dossier auf eine Vermittlung hinzuarbeiten. Wer auf eine Vermittlung hinarbeitet z.

Deswegen haben alle Berichterstatter der Fraktionen mit dazu beigetragen, dass diese Einigung zustande kam. Mit dazu beigetragen haben auch Sie, liebe Frau Kollegin Liotard für die GUE, und hat auch Herr Rossi für seine Fraktion.

Warum haben Sie denn dann zugestimmt? Sie haben doch mitgeholfen, diesen Kompromiss zu bilden. Dafür bin ich Ihnen auch dankbar. Das klingt mir alles so ein wenig wie Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist eine gewisse Art von Populismus Ihrer Fraktion.

Wir wollen hier etwas für den Verbraucher tun, und dies ist eine wichtige Sache für den Verbraucher. Es ist nicht perfekt, nein. Es könnte mehr sein,

wird. Ich setze aber Vertrauen in die Kommission, dass sie diese Lösung finden

wird. Wir werden zu einer sehr guten Lösung kommen, und ich bitte, dieses Dossier, diesen politischen Kompromiss morgen zu unterstützen.